Frau Kommissarin, vielen Dank für die entsprechende Vorlage. Auch das wurde ja im Grunde Zeit.

Ich finde es auch gut und das kommt jetzt auch in dem Kompromiss zum Ausdruck dass wir das Recht als Grundlage unseres Zusammenlebens sehen und auch daran bewerten müssen, was rechtmäßig und was rechtswidrig ist, und uns dort eben nicht noch über moralische oder ethische Dinge auseinandersetzen müssen, sondern dass hier wirklich das Recht die Grundlage von allem ist. Ich finde es auch gut, dass wir für die kleinen und mittelständischen Unternehmen hier eine vernünftige Grundlage gefunden haben, weil die Implementierungskosten bei den Unternehmen extrem hoch sind, und dass wir hier auch einen Weg gefunden haben, wo man das reduzieren kann, wo man sich zusammentun kann, das vielleicht über die Verbände entsprechend einrichten kann. Und ich finde es auch gut, dass wir hier ein Modell des Meldens gefunden haben, das nicht sofort an die Presse geht, sondern auch, wo man sich daran orientieren muss, dass es interne oder eben externe Möglichkeiten gibt, um sich hier auch nochmal zu vergewissern.